felicitar a la ponente, la señora Sakorafa, por el gran trabajo que ha realizado, y también al resto de los ponentes alternativos, así como expresar mi agradecimiento al Consejo, que ha facilitado el poder llegar a un acuerdo en primera lectura. A la Comisión quiero felicitarla por haber presentado esta propuesta de Decisión sobre la asociación PRIMA para la región del Mediterráneo, en la que participan varios Estados miembros. La iniciativa PRIMA tiene una gran trascendencia, no solo por su interés científico y tecnológico, sino porque puede convertirse en un instrumento esencial para intentar solucionar dos de los problemas más graves que tiene la cuenca mediterránea.

Hay que destacar también el hecho de que van a participar financiera y tecnológicamente países de ambas orillas del Mediterráneo, y eso supone unos lazos de unión que van más allá de lo meramente tecnológico. Por otra parte, no hay que olvidar que tiene un valor añadido europeo, pues contribuye a que numerosas actuaciones bilaterales o unilaterales que se están haciendo en este ámbito se lleven a cabo de una manera conjunta y coordinada. En mi opinión, el acuerdo adoptado tiene un carácter ambicioso y coherente al mismo tiempo, ya que PRIMA va a apoyar actividades de investigación e innovación de diferentes niveles garantizando el equilibrio adecuado entre proyectos grandes y proyectos pequeños. La negociación con el Consejo y la Comisión ha mejorado sustancialmente la propuesta en aspectos como, por ejemplo, que la iniciativa esté abierta al mayor número de países posible, pero siempre en igualdad de condiciones con los Estados miembros que ya han hecho un esfuerzo para participar financieramente. Va a delimitar claramente las orillas norte y sur del Mediterráneo, para que no haya países que puedan ser elegibles en ambas orillas. Y por último, sobre el tema de las garantías, ha sido muy positivo que la Comisión haya aceptado presentar una declaración que clarifique que las garantías que aportan los Estados participantes deben ser suficientes para cubrir los fondos aportados por la Unión Europea, evitando al mismo tiempo que sean excesivas.